Señor presidente, señorías, como dije en mi última intervención, los británicos aún están a tiempo de enderezar el timón y volver al puerto europeo. Ahora bien, el señor Johnson debe aclararse y dejar de marear la perdiz. ¿Qué quiere?

Nosotros estamos preparados para enfrentarnos a una ruptura sin acuerdo. La Comisión lleva meses preparándose y mi Gobierno ha tomado medidas para paliar los efectos de la salida del Reino Unido y preservar los derechos e intereses de los ciudadanos y las empresas españolas. Esperamos que en los próximos días se alcance una salida pactada, pero nuestra agenda política no puede detenerse. Tenemos mucho trabajo. Debemos desarrollar la nueva Agenda Estratégica y acordar un marco financiero plurianual ambicioso conforme con las expectativas de los ciudadanos y los compromisos políticos de la Unión. Y, por último, afianzar la determinación de Europa de liderar la lucha contra la amenaza climática y acelerar la aplicación de los Acuerdos de París.